Tsipras, fraîchement désigné par les électeurs grecs pour remettre en cause la désastreuse politique de la troïka. Soit rester dans le carcan de l'euro et trahir ainsi rapidement ses promesses anti austérité, soit retrouver la liberté monétaire en quittant l'euro pour pouvoir réellement changer de politique. L'accord obtenu à Bruxelles confirme que le gouvernement d'Alexis Tsipras a choisi l'euro et, par conséquent, la trahison de ses engagements de campagne. La capitulation face au chantage de l'Union européenne et de l'Allemagne est totale et on peut faire le pari que, très rapidement, ce gouvernement hélas!

À la lumière de l'épisode grec, tous les Européens auront pris conscience de l'incompatibilité, désormais radicale, entre l'euro et la démocratie, d'une part, et l'euro et la prospérité, d'autre part. Plus que jamais, le Front national veut extirper la France de l'eurodictature en lui redonnant la maîtrise de sa monnaie, de son budget et de ses frontières, pour lui permettre de rompre avec la sous croissance, le chômage de masse, le surendettement et l'austérité.